Daher erwarte ich mir, dass Sie sozusagen als Morgengabe für die neue Kommission die Einstimmigkeit in all jenen Fragen beseitigen, wo es um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in der Welt geht und um mehr Gerechtigkeit und Fairness innerhalb der Europäischen Union.

Steuerpolitik, Migration, Asyl, Sicherheit, Forschung, Investitionen, Afrikapolitik, Klima und Umweltschutz, um nur einige davon zu nennen.

Sie können nicht im Sinne des alten nationalstaatlichen Denkens von den einzelnen Ländern allein bewältigt werden.

Aber dann hören wir doch damit auf, den Bürgern ständig einzureden, dass wir die Fragen alleine in den Mitgliedstaaten lösen können, statt aufeinander zuzugehen.